Prekvapuje ma, že na pôde Európskeho parlamentu sa zaoberáme rozhodnutím talianskej vlády zvýšiť počet povinných očkovaní. O to viac, že aj iniciátori tejto rozpravy priznávajú, že o očkovacom kalendári pre občanov môžu rozhodovať len členské štáty. Navyše zásada predbežnej opatrnosti, na ktorú sa odvolávajú, sa týka politík Únie. V otázkach spadajúcich do ich výlučnej kompetencie je na členských štátoch, či a akú zásadu budú uplatňovať. Žijeme v dobe, kedy veľká skupina ľudí spochybňuje buď samotné očkovanie ako účinnú metódu boja proti závažným ochoreniam alebo efektívnosť zákonnej povinnosti očkovania. Autori otázky pre Komisiu, o ktorej tu diskutujeme, patria k tej druhej skupine. Možno si neuvedomujú, že tým otvárajú priestor pre šarlatánov, ktorí dokážu v dobe internetu presvedčiť za krátky čas veľké množstvo rodičov bez medicínskeho vzdelania o svojich nevedeckých teóriách. To, že sú úspešní, potvrdzuje klesajúci počet zaočkovaných detí, a nielen novorodencov. Navyše materiál, na ktorý sa autori odvolávajú, nie je vedeckou štúdiou, ale iba komunikačným materiálom, ktorý kombinuje štatistiky o vakcinácii s informáciou o platnej legislatíve. Nie je to štúdia, ako tvrdia, a nespĺňa kritériá seriózneho vedeckého výskumu. Pán komisár, kolegyne a kolegovia, hovorme radšej o cezhraničnom rozmere rizík súvisiacich s nedostatočnou vakcináciou a o potrebe celoeurópskych garancií nešírenia ochorení v súvislosti s voľným pohybom a